Da muss man bisweilen auch schon mal versuchen, die Emotionen zu kanalisieren.

Ich gehe jetzt davon aus, dass das die einzige Frage dieser Art war.